Grâce à un travail intense de la part de nos collègues, mais également grâce à un front commun entre les entreprises et les syndicats, nous avons réussi avec un trilogue important à modifier cette législation. Ainsi, demain, lorsque des pays ou des industries auront recours à des pratiques déloyales, l'Union européenne continuera à avoir la possibilité de prendre des mesures antidumping calculées sur des pays tiers. Mais désormais et c'est une avancée les normes sociales et environnementales seront prises en considération dans l'évaluation des distorsions significatives. Par ailleurs, la charge de la preuve ne sera pas imputée aux industries. Ainsi, la Commission évaluera et fera un certain nombre de rapports et c'est aussi à saluer comme exercice. C'est donc une victoire pour l'avenir de l'industrie européenne et il faut pouvoir se réjouir de ses victoires.

Or on sait que, sans cette révision, nous n'avons pas l'efficacité nécessaire pour pouvoir protéger correctement certains secteurs de nos industries européennes.